Stabilizácia vzťahov medzi Taiwanom a Čínou vytvorila predpoklady pre EÚ rozšíriť svoje pôsobenie cez Taiwan aj smerom do Číny a juhovýchodnej Ázie. Treba si pamätať, že EÚ by mala viac využívať pozíciu Taiwanu vo výskume a vývoji, pre zlepšenie dlhodobého rastu a konkurencieschopnosti vlastného priemyslu. Skúsenosti zo Slovenska potvrdzujú, že taiwanské investície prichádzajú práve do sektorov s vysokou pridanou hodnotou. Treba preto hľadať možnosti aktívnejšieho rokovania v dohodách o ochrane investícií, v ďalších obojstranne vzájomne výhodných dohodách.